Gospodine predsjedniče, financijska kriza je pokazala kako Uniji nedostaju instrumenti za rješavanje problema kreditnih institucija. To se najviše odnosi na probleme insolventnosti i posljedice insolventnosti. Podržavam ovaj prijedlog kolege Hökmarka, jer će uspostava jedinstvenog sanacijskog mehanizma doprinijeti jačanju ustroja i stabilnosti Unije. Tržišta Unije su međusobno integrirana te je vrlo izgledno da će propadanje kreditne institucije koja posluje izvan granica utjecati na stabilnost financijskih tržišta drugih zemalja članica. Trenutačni problemi financijskih tržišta u Uniji nastaju kao posljedica širih događaja u cijelom sustavu te imaju nepovoljan utjecaj na gospodarstvo, ali i na građane Unije. Kako bi se održalo povjerenje u tržište, ali i smanjio rizik propadanja, države članice trebaju biti spremne raspolagati instrumentima za rješavanje situacija poput krize sustava i propadanja pojedinačnih kreditnih institucija i fizičkih društava. S obzirom da ne postoje usklađeni postupci sanacije kreditnih institucija na razini cijele Unije, potrebno je uvođenje ovakvog sustava koji će osigurati pouzdani paket instrumenata za brzu intervenciju u posrnuloj kreditnoj instituciji i koji bi utjecaj propadanja mogao svesti na najmanju mjeru.